Señora Presidenta, este fin de semana el Partido Popular festejó la España de Rajoy, pero no se mencionó en ningún momento que con sus políticas de recortes las desigualdades sociales han aumentado y España es uno de los países de la Unión Europea que ha sufrido un mayor deterioro de su tejido social y económico que con los recortes de las libertades de los españoles nuestros derechos fundamentales han retrocedido hasta límites insospechados que con la flexibilización del despido y su reforma laboral más de medio millón de familias tienen a todos sus miembros en paro y se han destruido casi doscientos mil puestos de trabajo.

El alarmante aumento de más de un 3 de la tasa de desempleo sitúa a Cantabria como la segunda región española con la mayor subida.